Aber ich möchte nun ein für alle Mal und in aller Form zurückweisen, dass die Dienste für diese Planung verantwortlich sind.

Also das Ganze, die Länge der Abstimmung, ist durch das Haus beeinflusst.